virðulegi forseti ég held engu að síður að það sé ákveðið lykilatriði að

ég held að það sé ástæða til að allir átti sig á því og mér finnst það alltaf sífellt undrunarefni að þinglok eru þess eðlis

og það verður að útskýra fyrir þeim þingmönnum sem vilja tala undir þinglok að þeir eigi ekki að tala og það verður einungis gert með samkomulagi það er verið að ganga á rétt fólks ég sjálfur ætla ekki að flytja fleiri ræður um fjárlögin ég er búinn að segja það sem ég ætlaði að